Podpredsednik, hvala lepa za besedo. Spoštovani predsednik vlade, spoštovani ministrski zbor, spoštovane kolegice in kolegi poslanci. Danes se soočamo s predlogom ustavne obtožbe predsednika vlade. Ustavna obtožba je, kot smo že slišali, najradikalnejše orodje za sankcioniranje najhujših kršitev ustave in zakonov. Spoštovane in spoštovani, že ptički na vejah čivkajo, da gre v tem konkretnem primeru za veliko zlorabo tega radikalnega, vendar zelo pomembnega instituta v demokraciji. Kot je bilo že povedano, očitno pri nas tega desna opozicija ne razume, za kakšen institut gre, in ga zato tudi vsake toliko uporabi, pa najsi bo to v skladu s pristojnostmi ali ne. V svetu pa se institut impičmenta, ustavne obtožbe uporablja zelo, zelo redko in takrat, ko so za to res upravičeni razlogi. To je vsem jasno, a vendarle očitno gre karavana dalje. Pa da se dotaknem, odločbe ustavnega sodišča glede financiranja javnega, oziroma zasebnega šolstva. Dejstvo je, da je odločbe ustavnih sodišč treba spoštovati, vse, ne zgolj te. Kolegi iz desnice to razumejo drugače. Kadar se z odločbami sodišč strinjajo, na veliko razlagajo, kako jih je treba upoštevati, kadar se pa ne, pa njihov vodja, ki ga trenutno ni, me čudi, in seveda vsi ostali na veliko razlagajo, kako je v Sloveniji prisotno krivosodje, ki ga obvladujejo temne sile komunizma in ne vem česa, ne bom ponavljal, ker ni vredno. Minister za izobraževanje je pred dobrim mesecem, ko smo nazadnje obravnavali primer, financiranja zasebnega šolstva, dal zelo jasno zavezo, da bo v nekaj mesecih pripravljena dokončna rešitev, ki bo izpolnila zahteve ustavne odločbe. Teh rešitev je več, ni samo ena, ni samo tista, ki jo vi ponujate kot edino mogočo in ki je pogubna za slovenski javni šolski sistem. Teh rešitev je več, to je povedalo povedala tudi zakonodajno-pravna služba te institucije hrama demokracije. In kot rečeno, zavezali, vlada saj zavezala, da bo primerno rešitev tudi ponudila. Zakaj pa vi dejansko danes vlagate to ustavno obtožbo in zlorabljate ta institut? A vam povem, zakaj? Zato, ker ta vlada s predsednikom Marjanom Šarcem na čelu dela odlično. V samo nekaj mesecih je bilo sprejetih ogromno ukrepov, ki so povečali kakovost življenja naših državljank in državljanov. Pa da ne naštevamo vseh. Dvignila se je minimalna plača, kar je bilo nujno, se strinjate, sicer brez podpore desnice oziroma SDS-a. Dvignili smo številne javne transfere, financiranje znanosti se je dvignilo za dvanajst cela pet odstotka in je prvič v zgodovini samostojne Slovenije nad dvesto milijonov evrov letno. To je zelo veliko dosežek, to bo gotovo okrepilo razvojni preboj Slovenije, in raziskave in znanost so tiste, ki rešujejo življenja, delavskemu in srednjemu razredu omogočajo dostojno bivanje. To vse smo naredili, in to, dragi kolegi, vas, žal, boli. Boli vas tudi to, da ste sicer relativni zmagovalci zadnjih volitev, pa žal niste mogli sestaviti vlade. Kar ste sejali zadnjih trideset let, danes žanjete. Sejali pa ste nestrpnost, nesprejemanje drugačnosti, šikaniranje vseh, ki drugače mislijo, in sovraštvo. To je dejstvo. In tudi v ostalih evropskih državah je normalno, da take radikalne desne stranke težko koalirajo s komerkoli. To dobro delo vlade se kaže tudi v podpori javnega mnenja: Vlada uživa eno največjih podpor v zgodovini samostojne Slovenije. Tako je, to so dejstva. Kar se pa tiče vprašanja financiranja zasebnih šol in ustavne odločbe, povezane s tem, iz leta dva štirinajst, pa naj ponovno ponovim, ustavne odločbe je potrebno spoštovati, in tudi to bomo. Nikakor pa ne v smeri, ki jo ponujate vi, da bi izenačili financiranje javnih in zasebnih šol. Javne šole so za socialdemokracijo svete in ne bomo pristali na rešitve, ki bi jih začele spodkopavati. Ne gre zgolj za teh nekaj šol, ki so trenutno, ustanovljene, kot zasebne šole, gre za to, da bi z izenačenjem odprli vrata na široko in izenačili financiranje javnih šol ter zasebnih šol. Na to ne pristajamo. Javne šole so tiste, ki so dostopne vsem državljankam in državljanom, ne glede na to, a gre za nekoga, ki je katoliškega prepričanja ali pa, islamskega. Ne glede za to, a je iz severa države ali iz juga države. Mreža javnih šol je razporejena po celotni državi in je dostopna vsem. Je brezplačna. Žal, žal je tudi nekaj, stroškov, trenutno morajo kriti še starši, a delali bomo na tem, da se bo tudi to odpravilo. Naša javna šola je v skladu z ustavnimi vrednotami in je ideološko in predvsem versko nevtralna. Gradili smo jo dolga desetletja in, spoštovane kolegice in kolegi, ne bomo je kar tako dali. Še enkrat da ponovim za konec: ustavna obtožba je neutemeljena, zlorabljate ta institut, kar je za moje pojme nesprejemljivo. Kako bomo glasovali, ne bi želel ponavljati. Hvala lepa.